Ich verstehe auch nicht wirklich, warum Marokko nicht bereit ist, eine unabhängige Untersuchung zuzulassen.

Ich hoffe, sie kommen und diskutieren mit uns. Die Resolution aber möglicherweise verschieben zu wollen, halte ich nicht für sinnvoll.

Seit damals kämpft dieses Volk darum, endlich das eigene Recht wahrnehmen und eine Volksabstimmung durchführen zu können, die fair und gerecht ist.